hæstvirtur forseti við tökum hér fyrir um frístundabyggð frá félags og tryggingamálanefnd nefndarálitið er mjög langt og ég ætla að reyna að stikla á stóru til að stytta tímann enda liggur þetta allt saman fyrir á þingskjölum

við lokafrágang leitaði nefndin einnig til helga áss grétarssonar sveins guðmundssonar lögmanns landssambands sumarhúsaeigenda og lögmanns bændasamtaka íslands más péturssonar tildrög frumvarpsins voru að það var talið nauðsynlegt að setja ný heildarlög um frístundabyggð og frístundahús það höfðu engin sérlög gilt um það og markmiðið að setja lágmarksreglur

ég tók það fram að við framlögn frumvarpsins í upprunalegri mynd kom fram hörð gagnrýni á að ójafnvægis gætti á milli leigutaka og leigusala þar sem réttur leigutaka til framlengingar þætti of afdráttarlaus og jafnræði milli leigutaka og leigusala ekki nægjanlegt og meðal annars að réttur leigusalans til þess að leysa til sín lóðina væri of takmarkaður þetta varð til þess að í meðförum nefndarinnar voru gerðar umfangsmiklar breytingar á frumvarpinu og þessum breytingum var ætlað að taka mið af þeim ólíku sjónarmiðum sem hagsmunaaðilar hafa látið í ljós sætta helstu ágreiningsefni aðila og virða rétt bæði leigutaka og leigusala sem og hafa samningsfrelsið í fyrirrúmi það er rétt að undirstrika þann þátt að við alla vinnslu frumvarpsins var auðvitað gengið út frá því að

samkomulagi tillögur nefndarinnar eru því gerðar með það að markmiði að aðilar að samningi um leigu á lóð undir frístundahús geri sitt ýtrasta til þess að leita samninga og sátta við lok leigusamnings ef samningar nást ekki er báðum aðilum gefinn kostur á úrræðum og um þetta frumvarpið fyrsti kaflinn í nefndarálitinu er breyting á reglum um samskipti leigusala og leigutaka þar er lögð áhersla á hvað varðar samningslok tímabundins leigusamnings sem er að lágmarki til tuttugu ára og einnig er fjallað um uppsagnarfrest ótímabundins leigusamnings og í báðum tilfellum er gert ráð fyrir því að það liggi fyrir með tveggja ára fyrirvara á ótímabundnum leigusamningi og tveimur árum áður en tímabundinn leigusamningur rennur út fari í gang ákveðið ferli

vegar geti hann óskað eftir því að leigan verði framlengd hins vegar getur hann óskað eftir því að leysa til sín eignir á viðkomandi lóð og það felur þá í sér að hann verður að kaupa eignirnar ásamt hugsanlegri verðmætaaukningu á lóðinni við slík lok um þetta eru alveg ákveðin tímaákvæði og þess gætt að ef menn gleyma að gera kröfur samkvæmt þessum tímaákvæðum eru tómlætisákvæði það er að menn geti komið inn í og sett ferlið í gang þannig að enginn sem hugsanlega gleymir í fyrstu lotu að óska eftir því með hvaða hætti lok samninga eigi að vera missi af því tækifæri þetta getur verið af ýmsum um leigusamninginn það er hugsanlegt að leigja þar áfram og það er þá ákvæði um það að leiga skuli þá vera til næstu tuttugu ára ég ætla ekki að fara í gegnum þetta ferli allt saman það skýrir sig sjálft í lögunum og er býsna flókið en við treystum á að það skýri sig sjálft varðandi gildissvið laganna sem er

lögin fjalli um leigu undir frístundahús sem eru tveir hektarar að stærð eða minni það er ekki verið að fjalla sem sagt um lönd eða jarðir það er verið að fjalla um afmarkaðar stærðir lóða og það er fjallað um þær lóðir aftur á móti gilda lögin eingöngu varðandi réttindi og skyldur umráðamanna og í sambandi við félagaaðild er það eingöngu varðandi þá sem um skyldur þeirra sem eru í frístundabyggð og það er búið að skilgreina í frumvarpinu að það eru þá tíu lóðir sem eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta varðandi þennan leigutíma til tuttugu ára lögin fjalla eingöngu um þá samninga sem eru til tuttugu ára eða lengri tíma það er ekki þar með sagt að aðilar máls geti ekki gert styttri leigusamning en þá falla þeir samningar ekki undir lögin enda geta verið þá sérstakar ástæður fyrir því að samningur er gerður til styttri tíma og eðlilegt að um sé að ræða þá lok á þeim samningi án þess að slík ákvæði sem hér eru sett gildi um slíka samninga þriðji kaflinn þarna er leiga á lóð undir frístundahús þar leggur nefndin til breytingar á öðrum kafla frumvarpsins meðal annars til að jafna stöðu leigutaka og leigusala við bætist nýjar greinar og ákvæði tíundu til fjórtándu greinar taka umtalsverðum breytingum eftir breytinguna er kveðið á um uppsögn og tilkynningar um leigulok í tíundu greinar samningsfrelsi framlengingu samnings um eitt ár og tómlætisverkan í elleftu greinar málskotsrétt aðila og kröfugerð í tólftu grein

lóðarbætur og fleira í fjórtándu grein mat á kaupverði lóðar er fjallað um í fimmtándu greinar og riftun leigusamnings í sextándu grein það má taka fram að varðandi riftun er með breytingartillögunum fjallað um að þar gildi almennar riftunarreglur sem gilda í samfélaginu það er reiknað með að þarna sé úrskurðarnefnd sem gegnir veigamiklu hlutverki og það verði settar reglur og viðmið við ákvörðun á leigu og innlausnarverð og þá reynt að miða við markaðsverð á hverjum stað og tíma ef um er að ræða innlausn er tekið fram að það skuli meta eignir en jafnframt lóðarbætur ef um verulegar bætur á lóð er að ræða og sannanlega verðmætaaukningu og öfugt ef það hefur verið illa hirt um lóðina eða hún rýrnað í verði megi það hafa áhrif á úrskurðinn líka varðandi frístundabyggðina er þriðji kafli frumvarpsins sem fjallar um réttindi og skyldur í frístundabyggð það er varðandi félagsaðild og þar er fjallað um að það skuli stofna félög þar sem um er að ræða sameiginlega hagsmuni það er tekið sérstaklega fram það er tekið fram líka þetta er sótt í hliðstæðu í fjöleignahúsalögunum en það er tekið líka sérstaklega fram að ef lóðirnar eru ekki samliggjandi eða eiga takmarkaða eða enga sameiginlega hagsmuni þurfi ekki að stofna félag þannig að það eru nokkuð skýr ákvæði um þetta en nefndin telur eðlilegt að menn stofni með sér félög um sameiginlega hagsmuni og

það er líka tekið fram að að ef þessar tíu lóðir sem mynda frístundabyggð eru meira og minna allar í eigu eins aðila sem gerður verið til dæmis landeigandi sé félagaaðild ekki skylda enda þjóni það litlum tilgangi ef einn aðili hefur þá óskorað meirihlutavald í slíku félagi og þá er ekki talin ástæða til að skylda menn til að stofna félag síðan er kafli hér um kærunefnd frístundabyggðamála sem breytist í rauninni í úrskurðarnefnd samkvæmt breytingartillögunum og nefndin leggur til töluverðar breytingar á þessum ákvæðum hvað varðar kærunefnd frístundabyggðamála bæði hvað varðar inntak þeirra og niðurröðun það eru ábendingar um það varðandi skipunina það hafa komið fram hugmyndir um að það yrði skipað hagsmunaaðilum nefndin telur það ekki rétt það er jafnvel talað um að menn skuli sækja sér reynslu í sambærilegar nefndir eins og matsnefnd eignarnámsbóta og fleiri nefndir sem hafa verulega reynslu í slíku mati á markaðnum með tilliti til þeirra atriða sem nefndin leggur til að úrskurðarnefnd frístundahúsamála hafi til hliðsjónar eins og ég sagði við ákvörðun leiguverðs framlengd samnings og ákvörðun innlausnarverðs og eftir atvikum söluverðs lands liggur fyrir að afla þarf ýmissa gagna og upplýsinga og það er reiknað með því að það sé hægt að sækja þessi gögn til þess að nefndin geti starfað eðlilega varðandi gildistöku flýtum við gildistökunni frá því áður var sem var fyrsta september til fyrsta júlí nefndin leggur þó til breytingu þannig að ákvæði samninga standi óhögguð um leigutíma framleigu og framsal leiguréttinda það er það er ekki verið að rifta þeim samningum sem eru í gildi þannig er gildandi samningssambandi aðila ekki breytt umfram það sem eðlilegt og nauðsynlegt er það er ákvæði til bráðabirgða vegna þess að þarna er talað um að það sé tveggja ára prósess þar sem þarf að ákveða við lok samningstíma það er ákvæði til bráðabirgða sem fjallar um sem eiga skemmri tíma eftir en eitt ár og til að mæta þeim aðstæðum að samningar um leigusamning á lóð stendur hér í nefndarálitinu að samningur um leigusamning á lóð undir frístundahús renni út innan tveggja ára og því sé ekki hægt að bregðast við samkvæmt breyttri tíundi til fjórtándu greinar frumvarpsins leggur nefndin til að sett verði inn bráðabirgðaákvæði sem veiti leigutaka rétt til að framlengja leigusamning um eitt ár frá samningslokum að telja en þó aldrei lengur en til fyrsta júlí tvö þúsund og tíu sú skylda er lögð á leigutaka að hann tilkynni leigusala um þessa fyrirætlun sína innan tveggja mánaða frá því að lögin taki gildi annars falli framlengingarréttur hans niður ef leigusamningur fellur niður á tímabilinu fyrsta júlí til fyrsta september tvö þúsund og átta getur leigutaki þó engu að síður öðlast framlengingarrétt ef hann sendir leigusala tilkynningu þess efnis fyrir fyrsta september tvö þúsund og átta kemur þessi tilkynningarskylda í stað þeirrar sem kveðið er á um í tillögum nefndarinnar um breytingar á tíundu greinar hafa aðilar svigrúm til að semja um áframhaldandi leigu eða lok hennar en takist samningar ekki fara samskipti aðila að öðru leyti eftir breytingartillögum nefndarinnar við tólfta til fjórtándu greinar þetta er mjög hratt farið yfir langan texta og breytingartillögurnar eru hér í tuttugu og fjórum liðum þannig að það er auðvitað ljóst að félags og tryggingamálanefnd hefur tekið að sér að semja nýtt frumvarp til að reyna að ná sáttum um þessi mál nefndin leggur sem sagt til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð var grein fyrir hér að framan og eru í nefndarálitinu og og laga eru til á sérstöku þingskjali árni johnsen var fjarverandi við afgreiðslu málsins þeir sem skrifa undir nefndarálitið eru guðbjartur hannesson ármann krónu ólafsson ásta r jóhannesdóttir ólöf nordal pétur h blöndal birkir j jónsson kristinn h gunnarsson og ögmundur jónasson það var rætt í nefndinni að það þyrfti að setja inn ákvæði í nefndarálitið um að endurskoðun færi fram á lögunum að fenginni reynslu eftir

mjög æskilegt þegar svona ný lög eru sett að framkvæmd þeirra verði skoðuð fljótlega aftur að lokum við ég þakka öllum fyrir mikla vinnu og öllum fulltrúum hagsmunasamtaka við að reyna að hjálpa okkur við að ná sátt um þetta mikilvæga mál og mikla eða stóra mál að